virðulegur forseti ég geri hér grein fyrir framhaldsnefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar en auk mín skrifa undir álitið

í meiri hluta fjárlaganefndar kristján þór júlíusson varaformaður nefndarinnar björk guðjónsdóttir steinunn valdís óskarsdóttir guðbjartur hannesson illugi gunnarsson ásta möller og ármann krónu ólafsson nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar eftir aðra umræðu og leitað meðal annars skýringa hjá ráðuneytum meiri hlutinn gerir breytingartillögur við sundurliðun tvö sem nema alls einn komma þrjátíu og sex milljörðum króna til hækkunar gjalda engar breytingar eru gerðar á tekjugrein frumvarpsins frá fyrstu umræðu en gerðar eru breytingar á annarri grein sjóðstreymi ríkissjóðs í ljósi frekari gjalda samanber sundurliðun annars einnig liggja fyrir breytingar á fimmta og sjöttu grein laganna sem birtast í greinum þrjú og fjórða fulltrúar fjármálaráðuneytisins komu á fund nefndarinnar til viðræðna um tekju og gjaldahlið frumvarpsins en nokkrar breytingar komu frá ríkisstjórn fyrir þriðju umræðu þá hefur nefndin kallað eftir sérstökum skýringum frá fjármálaeftirlitinu og viðskiptaráðuneytinu á ósk um viðbótarfjárveitingu að upphæð fimm hundruð fjörutíu og níu milljónir króna vegna aukakostnaðar sem féll á fjármálaeftirlitið í kjölfar neyðarlaga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta

þess samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og fimmtu greinar þingskapa getur fjárlaganefnd vísað til efnahags og skattanefndar þeim þáttum fjárlagafrumvarpsins sem fjalla um lánsfjárheimildir og tekjuhlið frumvarpsins

hverju sinni til efnahags og skattanefndar til umsagnar hafa formaður fjárlaganefndar og formaður efnahags og skattanefndar rætt slíkt fyrirkomulag það mundi án efa styrkja efnis og málsmeðferð þingsins í ljósi þess vil ég vísa til umræðu hér fyrr í dag um fjárlög en þá var gerð grein fyrir því að háttvirtur þingmaður pétur blöndal og ögmundur jónasson komu inn á fund fjárlaganefndar til að gera grein fyrir meiri og minnihlutaálitum efnahags og skattanefndar varðandi fjárlögin virðulegur forseti ég ítreka nú þætti sem snúa að framkvæmd fjárlaga en ég tel að dropinn holi steininn í þeim efnum einn af mikilvægum þáttum í störfum fjárlaganefndar er eftirlitshlutverk nefndarinnar með framkvæmd fjárlaga þar hefur verið unnið náið með ríkisendurskoðun og fjárreiðu og eignaskrifstofu fjármálaráðuneytisins til þess að eftirlitsþátturinn geti orðið enn virkari þarf að bæta aðgang þingsins að upplýsingakerfum meiri hluti fjárlaganefndar vísar til beiðni forstöðumanns nefndasviðs alþingis til fjársýslustjóra þar sem óskað var eftir skoðunaraðgangi að helstu upplýsingakerfum ríkisins fyrir fjárlaganefnd alþingis í beiðninni fólst ósk um aðgang að sömu vefskýrslum og eru til notkunar hjá ríkisendurskoðun jafnframt þarf fyrirspurnar og skoðunaraðgang að nokkrum öðrum kerfum í svörum fjársýslu ríkisins kemur fram að hún hafi yfirumsjón með þessum kerfum fyrir hönd fjármálaráðuneytisins og muni vísa þessu erindi til ráðuneytisins beiðni nefndarinnar hefur síðan verið ítrekuð á fundi fjárlaganefndar með fjárreiðu og eignaskrifstofu fjármálaráðuneytisins meiri hluti fjárlaganefndar vill nú enn á ný ítreka mikilvægi þess að veittur sé aðgangur að kerfunum á reglulegum fundum fjárlaganefndar fer fjárreiðu og eignaskrifstofa fjármálaráðuneytisins yfir árshlutaskýrslur fjármálaráðuneytisins um framkvæmd fjárlaga eru þær gerðar vegna fyrirmæla í níundu grein reglugerðar númer eitt þúsund sextíu og eitt tvö þúsund og fjögur um framkvæmd fjárlaga þá er jafnframt tilkynnt að fjármálaráðuneytið sendi ráðuneytum bréf þar sem mælst er til þess að þau afli skýringa forstöðumanna eftir því sem við á með tilliti til þess að um umframgjöld sé að ræða og upplýsi fjármálaráðuneytið um fyrirhugaðar aðgerðir í kjölfarið í ljósi laga númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö um fjárreiður ríkisins og fyrrgreinda reglugerð um sama mál vill fjárlaganefnd alþingis það er meiri hluti hennar ég geri ráð fyrir því að minni hlutinn sé nokkuð samhljóma í þessu ítreka mikilvægi þess að ráðuneyti bregðist skjótt við og svari beiðni um áðurnefndar upplýsingar meiri hluti fjárlaganefndar minnir á frumkvæðisskyldu ráðuneyta við eftirlit samanber tólftu grein reglugerðar númer eitt þúsund sextíu og eitt tvö þúsund og fjögur um framkvæmd fjárlaga og skyldur forstöðumanna vegna umframútgjalda samanber fimmtándu grein sömu reglugerðar ríkisendurskoðun hefur komið sömu sjónarmiðum á framfæri í skýrslum um framkvæmd fjárlaga og tekur meiri hluti fjárlaganefndar alþingis undir þau sjónarmið það er afar mikilvægt að mati meiri hluta fjárlaganefndar að ráðuneyti leggi sjálfstætt mat á framkomnar skýringar samanber sautjándu grein reglugerðarinnar hún minnir á ábyrgð ráðuneytisins samkvæmt átjándu grein hennar en þar segir með leyfi forseta ráðuneyti ber ábyrgð á því að forstöðumaður grípi til nauðsynlegra úrræða til þess að ráða bót á rekstrarvandanum það getur sett forstöðumanni og eftir atvikum stjórn stofnunar tímafrest til þess að bregðast við fyrirmælum sínum um úrbætur þá skal einnig bent á að í þeim tilfellum sem frávik frá fjárheimildum eru meiri en fjögur prósent skulu gefnar ítarlegar upplýsingar um hvaða fyrirmæli voru gefin til að ná markmiðum fjárheimilda meiri hluti fjárlaganefndar hefur einnig talið mikilvægt að styrkja yfirferð þingsins á lokafjárlögum má í þeim efnum minna á að í þingskjali þúsund og áttatíu og fjögur við

með þeim var mörkuð skýr stefna um efni fjárlaga fjáraukalaga og lokafjárlaga lögð var rík áhersla á að allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir kæmu fram í fjárlögum í fjáraukalögum innan hvers fjárhagsárs væri síðan fjallað um þær fjárráðstafanir sem ekki er hægt að sjá fyrir við afgreiðslu fjárlaga fjáraukalög skyldu samkvæmt þessu fyrst og fremst snúast um ófrávíkjanleg málefni og ófyrirséð útgjöld en síður um rekstrarvanda einstakra ríkisstofnana aðrar fjárhagsráðstafanir ættu eftir atvikum að koma til umfjöllunar við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta fjárhagsár eða við afgreiðslu lokafjárlaga fyrir síðasta fjárhagsár í sjöundu greinar fjárreiðulaga er fjallað um framlagningu ríkisreiknings þar segir að fjármálaráðherra skuli leggja endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins reikningsárs

í almennum athugasemdum við frumvarp til fjárreiðulaga undir yfirskriftinni ríkisreikningur segir svo orðrétt með leyfi forseta

sú skylda er lögð á fjármálaráðherra að leggja fram endurskoðaðan ríkisreikning eigi síðar en tíu dögum eftir að þing kemur saman að hausti með þeim ríkisreikningi skal honum til staðfestingar leggja fram frumvarp til lokafjárlaga vegna sama fjárhagsárs í samþykkt alþingis á lokafjárlögum felst samþykkt á ríkisreikningi og er fjárhagsárinu þar með formlega lokað í þessu er einnig fólgin sú breyting að ríkisreikningur er ekki framvegis samþykktur með sérstökum lögum samkvæmt fertugustu og fimmtu grein fjárreiðulaga númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö skal ríkisreikningi fylgja frumvarp til lokafjárlaga honum til staðfestingar þar skal leitað heimilda til uppgjörs á skuldum eða ónotuðum fjárveitingum sem ekki eru fluttar milli ára jafnframt skal leggja fram sérstaka skrá ásamt skýringum yfir geymdar fjárheimildir og um þá aðila sem farið hafa fram úr fjárheimildum ársins heimilt er að greiða slíka umframgreiðslu af fjárveitingu næsta árs einnig skal gerð grein fyrir ónýttum lántökuheimildum liðins árs

fjárreiðulaganna hefur verið nokkrum erfiðleikum bundið að leggja fram ríkisreikning og lokafjárlög samhliða eins og lögin gera greinilega ráð fyrir meiri hluti fjárlaganefndar leggur því einnig áherslu á að markvisst verði unnið að vinnu við gerð frumvarps til lokafjárlaga og því verði hraðað innan hvers árs þannig að leggja megi það fram samhliða ríkisreikningi tæknilega sýnist fátt því til fyrirstöðu meiri hluti fagnar þeirri formlegu breytingu sem forseti alþingis stóð að á síðastliðnu vori að taka til umfjöllunar allar stjórnsýsluúttektir ríkisendurskoðunar á formlegan hátt en það mun ekki hvað síst styrkja eftirlitshlutverk þingsins sem tengist meðal annars framkvæmd fjárlaga hefur orðið nokkuð ágengt í þessum efnum að mati meiri hluta fjárlaganefndar síðastliðnum mánuði hins vegar ber að leggja áherslu á að sameiginlegur skilningur um grundvallaratriði er varðar framkvæmd fjárlaga þarf að vera hverju sinni til staðar hjá þeim aðilum sem vinna að framkvæmdinni og eða eftirlitinu á það virtist skorta að nokkru það liggur fyrir að ríkisendurskoðun hefur á undanförnum árum gert athugasemdir í skýrslum sínum við framkvæmd fjárlaga að stofnanir hafi farið fram úr fjárheimildum án þess að gripið sé til aðgerða eins og reglur segja til um og ég hef ítrekað farið yfir þar af leiðandi virðulegur forseti ber að ítreka mikilvægi þess að endurrýna og gera úrbætur á verklagi sem miðar að því að framkvæmd fjárlaga sé með betri hætti en nú er niðurstaða fjölmargra skýrslna greinargerða og yfirlita frá fjárreiðu og eignaskrifstofa fjármálaráðuneytisins til fjárlaganefndar sýna að þess er þörf fjárlaganefndin hefur tekið þátt í þessu átaki með fjármálaráðuneytinu og ríkisendurskoðun er það von meiri hluta fjárlaganefndar að sú niðurstaða leiði að markvissari ríkisrekstri og meiri aga og festu í kerfinu en það eru þeir hlutir sem meiri hluti fjárlaganefndar alþingis hefur leitað eftir forseti alþingis skipaði nýlega nefnd sem skilar á næsta ári skýrslu um þingeftirlit vonandi mun sú skýrsla leiða til þess að hlutverkin verði skýrari og framkvæmdinni fundinn farvegur í ljósi breytinga á römmum stofnana sem lagt er til í fjárlögum þessa árs verður sífellt erfiðara fyrir forstöðumenn að stýra fjármálunum stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð þarf því að fara sama og er vísað til áðurnefndrar reglugerðar númer eitt þúsund sextíu og eitt tvö þúsund og fjögur um framkvæmd fjárlaga einnig vill meiri hluti fjárlaganefndar minna á að þar sem skipuð er stjórn til að annast rekstur hefur stjórn stofnunar þær skyldur sem forstöðumenn hefðu ella þetta á til dæmis við um e hluta stofnanir ríkisins en fjárlaganefnd vinnur nú sameiginlega að gerð frumvarps um breytingar á lögum um ríkisendurskoðun númer áttatíu og sex nítján hundruð níutíu og sjö þar sem gert er ráð fyrir að við fyrstu málsgreinar tíundu grein bætist nýr málsliður sem heimili ríkisendurskoðun að veita fjárlaganefnd alþingis aðgang að þeim gögnum sem hún aflar samkvæmt fyrstu málsgrein áðurnefndra laga nefndarmenn verða þá bundnir þagnarskyldu um þá vitneskju sem þeir fá í nefndinni ef ríkisendurskoðandi kveður svo á um þetta mun styrkja mjög aðkomu og eftirlitshlutverk alþingis gagnvart e hluta stofnunum ég mun nú gera örlitla grein fyrir einstaka tillögum sem skýrðar eru í nefndarálitinu en eins og kom fram í byrjun virðulegi forseti eru gerðar þær breytingartillögur samkvæmt sundurliðun tvö sem nema alls einn komma þrjátíu og sex milljörðum og samkvæmt fjárlögum versnar afkoman nokkuð hún var jákvæð í fjárlögunum fyrir þetta ár um þrjátíu og níu komma tvo milljarða en verði þetta það er niðurstaðan eftir þriðju umræðu svo fremi sem þessar tillögur verða samþykktar versnar afkoman um fjörutíu og fimm komma fjóra milljarða afkoma ársins ætti því að verða neikvæð um sex milljarða

nokkrar breytingar á sjöttu grein sem er þá fjórðu grein frumvarpsins í fyrsta lagi er heimild til fjármálaráðherra að stofna þrjú ný fjármálafyrirtæki á grundvelli fyrstu málsgrein fyrstu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri og leggja hverju þeirra til sjö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna í stofnfé fjármálaráðherra gerði grein fyrir þessu á fundi nefndarinnar þann tólfta nóvember síðastliðinn hér er verið að leggja til að formfesta þann gjörning sem var farið í á grundvelli umræddra neyðarlaga þegar hinir þrír nýju ríkisbankar voru stofnaðir og þeim lagt til stofnfé upp á sjö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna þá er einnig breytingartillaga á grundvelli sömu laga að leggja sparisjóðum til allt að fjórtán milljarða króna í stofnfé eða hlutafé og er þá um að ræða heimild um fjárveitingar úr ríkissjóði vegna þessa

það er einnig gerð tillaga um breytingu á lánsfjárheimild sem er þá þriðju grein fjáraukalaganna en fimmtu grein í fjárlögunum í stað tvö hundruð þrjátíu og fjórar milljónir komi allt að sex hundruð sextíu milljónir þá er líkt og ég gerði grein fyrir í upphafi ræðu minnar gerð milljarðar milljarðar í stað tvö hundruð þrjátíu og fjögur þúsund milljónir króna komi allt að sex hundruð sextíu þúsund milljónir króna eða sex hundruð sextíu milljarðar ég þakka háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni fyrir að fylgjast jafn vel með og raun ber vitni og það eru tölulegar breytingar í ljósi niðurstöðu breytingartillagna ég vil þá rétt í lokin virðulegur forseti gera grein fyrir heildarbreytingunum eins og þær birtast á sundurliðun annars um er að ræða breytingar á lið fasteigna forsætisráðuneytisins um sautján milljónir gerðar eru breytingar á liðum er lúta að umboðsmanni barna upp á fimm milljónir króna hagstofu íslands upp á sextán milljónum króna símenntun og fjarkennslu upp á hundrað milljónir króna þá er gerð breytingartillaga um þrjátíu milljónir króna til handa slysavarnafélaginu landsbjörgu þannig að dómsmálaráðuneytið geti fullnustað þann samning sem lýtur að björgunarskipum félagsins en þetta er þá greiðsla sem tengist árunum tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta tillaga kom um styrkingu á rekstrargrunni lögreglustjórans á suðurnesjum og sýslumannsins á keflavíkurflugvelli upp á tvö hundruð milljóna króna síðan er tillaga um styrkingar á rekstrarstöðu

upp á átta hundruð milljóna króna þær eru sundurliðaðar í breytingartillögunum og mun ég ekki virðulegur forseti fara yfir það um er að ræða milli tuttugu og þrjátíu öldrunarstofnanir vítt og breitt hringinn í kringum landið í lokin er tillaga um styrkingu á rekstrargrunni endurhæfingarstöðvarinnar að reykjalundi upp á fjörutíu og þrjú og hálfa milljón króna svo og liðnum flugvellir og flugleiðsöguþjónusta upp á hundrað þrjátíu milljónir en það er þjónustugreiðsla til flugstoða síðan í lokin eru sem tengjast tekjum ríkisins einnig er gert ráð fyrir því að það séu sérstök viðbótarframlög upp á hundrað milljónir króna inn í jöfnunarsjóðinn þá að lokum styrking við viðskiptaráðuneytið vegna peningaþvættisverkefnis að lokum eru umræddar fimm hundruð fjörutíu og níu milljónir til fjármálaeftirlitsins en ég gerði grein fyrir því í upphafi að það var viðbótarkostnaður sem féll á fjármálaeftirlitið í framhaldi af neyðarlögunum númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta og það kom ítarlegt minnisblað sem var lagt fram á fundi nefndarinnar vegna þess og þessir hlutir sundurliðaðir ég hef virðulegur forseti farið yfir helstu breytingartillögurnar ég sundurliðaði ekki sérstakar öldrunarstofnanir hvorki er varðar hjúkrunar dagvistar eða dvalarrýmin en í breytingartillögunum eru það á milli tuttugu og þrjátíu stofnanir sem gert er ráð fyrir að fái rekstrarstyrkingu ég hef fyrst og fremst eytt drjúgum hluta af ræðu minni í þau atriði sem tengjast framkvæmd fjárlaga og það má kannski segja sem svo virðulegur forseti að ég geri það hverju sinni þegar ég mæli fyrir nefndarálitum hvort sem er um fjárlög fjáraukalög eða lokafjárlög og vil ítreka það að ég held að dropinn holi steininn í þeim efnum það skiptir alþingi verulegu máli að fá aðgang að upplýsingakerfunum það skiptir alþingi verulegu máli að geta fylgst með því hvort framkvæmd fjárlaga á grundvelli reglugerðarinnar og eða fjárreiðulaganna sé með réttum hætti það skiptir alþingi líka miklu máli að hafa tækifæri til þess að fylgjast með rekstri e hluta stofnana ríkisins sem ég nefni stundum ríki í ríkinu en þær eru núna orðnar um tuttugu og fimm talsins og fjölgaði nýlega um þrjár

vil ég nota tækifærið og þakka starfsfólki nefndasviðs fyrir snörp og góð vinnubrögð varðandi fjáraukalögin ég vil þakka öllum nefndarmönnum í fjárlaganefnd fyrir samstarfið og við lukum nefndarstörfum í morgun klukkan hálftíu þetta er búið að vera langt og strangt ferðalag á okkur síðustu vikur og mánuði nóttin hefur verið drjúg í þeim efnum og ég ætla sérstaklega að þakka varaformanni nefndarinnar háttvirtum þingmanni kristjáni þór júlíussyni fyrir ánægjulegt samstarf og samveru í ótalmargar klukkustundir dag og nótt á síðastliðnum mánuðum dag og nótt